Rezultaty tego szczytu są co tu dużo mówić zachęcające, albowiem przywódcy ukraińscy potwierdzili gotowość wdrażania reform wymiaru sprawiedliwości, zmiany w ordynacji wyborczej, przeprowadzenia większych zmian zarówno gospodarczych, jak i politycznych, z zapewnieniem wzmocnienia swobód obywatelskich i wolności słowa.

Czytając jednak oświadczenie parlamentu ukraińskiego z dnia 22 lutego, ciągle chcemy wierzyć, że integracja europejska i podpisanie układu stowarzyszeniowego są wspólnym celem elit politycznych i narodu ukraińskiego.

Nie więcej jak za 6 tygodni będziemy oczekiwać nie tylko słów, nie tylko kolejnych obietnic, ale rezultatów.

Z naszej strony robimy, co jest możliwe ułatwienia wizowe, gotowość do dalszych kroków. Jednak potrzebna jest deklaracja, decyzje i działania z waszej strony.